Señor Presidente, felicito a la Presidencia sueca por su correcto liderazgo durante estos seis meses. En cuanto al Programa de Estocolmo, destaco el impulso que se pretende dar a una deseada política común de inmigración. Sin embargo, hay cuestiones esenciales que han quedado relegadas a un segundo plano. Quiero recordar que durante el año 2008 la Unión Europea registró 515 ataques terroristas en once Estados miembros.

En este ámbito debemos fortalecer las políticas de desarrollo y de cooperación con los países de origen y tránsito. La Unión Europea debe impulsar la celebración de acuerdos de repatriación y admisión con países como Marruecos, Argelia y Libia.